virðulegi forseti góðir landsmenn nú þegar nýtt þing kemur saman er meiri þörf en nokkru sinni fyrr að þingheimur allur líti í kringum sig horfi út fyrir veggi þessa húss til þess hverra fulltrúar við erum horfum til þess að fólkið sem misst hefur heimili sín fólkið sem er að missa heimili sín og fólkið sem óttast að svo geti farið er fólkið sem kaus okkur og treysti okkur til verka við þurfum að spyrja okkur hvað getum við gert til að svara kalli þess nú við þurfum að spyrja okkur er eitthvað sem við gerum eða höfum ekki gert sem gerir að verkum að fólk hefur litla tiltrú á þeirri starfsemi sem

svo við getum í sameiningu unnið þau verkefni sem þarf til að svara kalli almennings í þessu landi virðulegi forseti við þurfum líka að átta okkur á því að hvaðan sem við komum og úr hvaða flokki eða hreyfingu við erum að við erum öll þingmenn allrar þjóðarinnar bóndi úr dölunum er jafnt þingmaður bankastarfsmanns í reykjavík og álversstarfsmanns á austurlandi og hann er þeirra sem deila með honum kjörum fyrir vestan og prófessor úr reykjavík er jafnt þingmaður sjómannsins í bolungarvík og kennarans í grindavík og hann er nágranna sinna aukinheldur er þingmaður sjálfstæðisflokksins frá kópavogi líka þingmaður samfylkingarfólks í hafnarfirði og þingmaður v g utan af landi er líka þingmaður framsóknarmanna í reykjavík þetta þýðir ekki að við þurfum öll að vera sammála um allt en við eigum að geta tekist á á málefnalegan hátt og með rökum jafnt innan flokka og utan og á milli flokka ég ætlast ekki til þess að neinn maður sé mér sammála í öllum málum en ég vil fá tækifæri til að koma að mínum rökum og ég vil hlusta á röksemdir annarra en ég vil ekki hlusta á persónulegar árásir og sleggjudóma ég hef megnið af minni starfsævi starfað á öðrum vettvangi en hinum pólitíska þar sem ég hef unnið mest hefur grundvallarstefið verið teymisvinna á spítaladeild geta hlutirnir aldrei gengið eðlilega fyrir sig ef fólk vinnur ekki saman meðlimir teymisins leggja hver sitt af mörkum og niðurstaðan verður betri fyrir vikið þannig á þetta líka að vera hér á alþingi ég treysti mér til að fullyrða að vinstri græn fá ekki alltaf allar bestu hugmyndirnar og þótt svo væri koma þær alls ekki allar frá þingmönnum flokksins á sama hátt koma bestu hugmyndir sjálfstæðismanna ekki allar úr valhöll en þaðan koma engu að síður líka góðar hugmyndir ég er sjaldnar sammála þingmönnum annarra flokka en vinstri grænna en ég efast ekki um að hjá þingmönnum allra flokka er einlægur vilji til að gera vel okkar sameiginlega markmið er að skapa á íslandi samfélag sem við öll getum og viljum búa í samfélag sem aðrar þjóðir geta litið til við eigum að eiga sameiginlegan bandamann í þjóðinni og hagsmunum hennar það er mitt frelsi að hreyfingin hafi menn á þingi það er hluti af frelsi hægrimanna að nú fari vinstrimenn með framkvæmdarvaldið í landinu og það er hluti af frelsi okkar allra að fólk hafi í frammi mótmæli góðir landsmenn það er ekkert nýtt undir sólinni ari fróði þorgilsson sagði í árdaga í landnámabók að hafa skyldi það sem sannara reyndist skýrsla rannsóknarnefndar alþingis segir okkur að við þurfum að komast upp úr skotgröfum gamaldags hugsunarháttar hún segir okkur að við eigum að þora að skipta um skoðun og stefnu hún segir að við eigum að vinna sameiginlega að velferð þjóðarinnar